er flutt fram af öllum þingflokki vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og hljóðar svo með leyfi forseta alþingi ályktar að fela mennta og menningarmálaráðherra að skipa í samráði við innanríkisráðherra nefnd með þátttöku sveitarfélaganna og annarra hagsmunaaðila sérfræðinga og stjórnmálaflokka er geri tillögu að áætlun um hvernig sveitarfélögin standi að því að bjóða leikskóla úrræði strax og fæðingarorlofi lýkur miðað verði við að þegar fæðingarorlofið hefur verið lengt í tólf mánuði árið tvö þúsund og sextán verði sveitarfélög um landið reiðubúin að veita þjónustuna nefndin skili tillögum til ráðherra fyrir fyrsta febrúar tvö þúsund og fjórtán hér er í raun um að ræða tillögu um ákveðinn vinnufarveg það er að setja þessa hugsun í skipulegan farveg það er þá að það þurfi og sé afar mikilvægt að tryggja að samfélagið í sameiningu beri ábyrgð á því tímabilinu frá því að fæðingarorlofi lýkur þar til hið skipulega leikskólastarf tekur við það er viðfangsefni og hefur verið viðfangsefni ungra fjölskyldna nú um ára og áratugaskeið að vinna úr þeim vanda sem upp kemur þegar fæðingarorlofi lýkur og áður en skipuleg daggæsla eða leikskóli tekur við það var þannig fyrir ekki svo mörgum árum að leikskólinn var í raun og veru bara félagslegt úrræði til að mynda á höfuðborgarsvæðinu og er ekki fyrr en með tilkomu reykjavíkurlistans á sínum tíma sem það verður raunverulegt úrræði fyrir allar barnafjölskyldur þannig að um er að ræða langa sögu sem snýst um það að koma til móts við breytt samfélagsástand við erum að tala um stóraukna atvinnuþátttöku kvenna miklu meiri virkni beggja kynja á vinnumarkaði

stöðu meðal þeirra sem lengst eru komin í kynjajafnrétti þannig að það er gríðarlega mikilvægur þáttur í því að konur hafi sterka stöðu á vinnumarkaði að samfélagið beri ábyrgð á því að tryggja örugga leikskólavistun leikskólinn er fyrsta stigið í íslenska menntakerfinu nú þegar og er ætlaður börnum undir sex ára aldri en skólaskylda hefst þá eins og við þekkjum og leikskólabörn eru ekki skólaskyld en eigi að síður erum við öll vænti ég sammála um það að leikskólavistun er gríðarlega mikilvægur hluti af uppeldi í þágu bæði þroska og velferðar barna á fyrstu árum ævi sinnar í lögfestri markmiðslýsingu íslenskra leikskóla í lögum númer níutíu tvö þúsund og átta segir með leyfi forseta í leikskólum skal velferð og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu starfi veita skal börnum umönnun og menntun búa þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms og leikskilyrði stuðla skal að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi þar sem börn njóta fjölbreyttra uppeldiskosta starfshættir leikskólans skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika jafnrétti lýðræðislegu samstarfi ábyrgð umhyggju sáttfýsi virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar menningar þannig er í raun og veru þessi rammi að leikskólanum lagður í lögfestri markmiðslýsingu þó að viðfangsefnið og verkefnið sé sannarlega á hendi sveitarfélaga undanfarin ár þá hefur umræðan um stöðu yngsta hópsins hins vegar vaxið á opinberum vettvangi yngstu börnin eiga að jafnaði ekki kosta á að njóta þeirra gæða sem leikskólinn hefur upp á að bjóða og þetta stafar af því að milli loka fæðingarorlofs sem núna lýkur um níu mánaða aldur og þar til leikskóladyrnar opnast fyrir börnunum þá getur liðið alllangur tími enda er mjög algengt að leikskólar sveitarfélaganna veiti börnum ekki viðtöku fyrr en á aldrinum átján til tuttugu og fjögurra mánaða foreldrar og forráðamenn ungbarna hafa því þurft að leita annarra leiða og við þekkjum þær leiðir sem oftast felast í því að vista börnin í daggæsla úrræðum í heimahúsum

nú nýverið verið í samfélagsumræðunni við í vinstri hreyfingunni grænu framboði höfum ítrekað lagt áherslu á mikilvægi leikskólastigsins og það er mikilvægur þráður í pólitík okkar vinstri grænna að halda mikilvægi leikskólastarfs til haga fyrst og fremst vegna mikilvægis

og svo það sem mikilvægast er af öllu að það er auðvitað tækifæri ungra barna til að njóta leikskólavistunar og leikskólamenntunar vinstri hreyfingin grænt framboð lagði fram nokkrum sinnum á árunum tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og fimm þingsályktunartillögu sem var um samstarfsverkefni ríkis og sveitarfélaga um gjaldfrjálsan leikskóla og það hefur verið töluverð umræða um það á sveitarstjórnarstiginu með hversu mikil gjaldtakan á að vera á leikskólastiginu og kannski bara yfirhöfuð sú umræða hversu eðlilegt er almennt að við séum með mikla gjaldtöku af foreldrum og fjölskyldum vegna þessara grunnþjónustu þá erum við að tala um leikskólann við erum að tala um skólamáltíðir og við erum að tala um frístundaheimili þetta eru auðvitað allt saman viðfangsefni sveitarfélaganna og ég vil taka það sérstaklega fram að meiningin með þessari tillögu hér er alls ekki sú að seilast inn á verksvið sveitarfélaganna heldur miklu frekar að skapa þennan samræðuvettvang því að á meðan verið er að lengja fæðingarorlofið skref fyrir skref okkar megin ef svo má að orði komast af hendi ríkisvaldsins

nálgist það hinum megin frá þannig að öll sveitarfélög séu reiðubúin til þess að bjóða leikskólaúrræði strax að afloknu fæðingarorlofi árið tvö þúsund og sextán þegar lögin komast til framkvæmda í þessari þingsályktunartillögu sem hér er lögð fram er lagt til að nefndin skili tillögum til ráðherra fyrir fyrsta febrúar tvö þúsund og fjórtán þannig að við gerum ráð fyrir því að mennta og menningarmálaráðherra sem er ráðherra leikskólamála setji saman samstarfshóp til þess að kanna möguleika á skipulegri nálgun þessa verkefnis og að setja það í skipulegan og samhæfðan farveg ef svo má að orði komast í samráði við samband sveitarfélaga og auðvitað þau sveitarfélög sem eru lengst komin í þessum efnum og líka þau sem eru í dreifðari byggðum samfélagsins sem horfast auðvitað í augu við allt aðra stöðu í raun það sem við höfum verið að sjá undanfarin ár og áratugi er gríðarlega mikil efling leikskólastigsins það hefur styrkst að verulegum mun lög um leikskóla verða til eða eru samþykkt hér í þinginu nítján hundruð níutíu og eitt og þá í raun og veru er stigið formlega gert að lögum og þá er það fært með formlegum hætti inn í skólakerfið og þetta voru fyrstu lög um leikskóla sem fjölluðu um inntak

barna frá því að fæðingarorlofi foreldra lýkur og þar til að skólaskylda hefst það er það er sá tími sem lagasetningin rúmar

í lögunum er mjög ítarleg markmiðsgrein þannig að tilgangur þessara skóla hvíldi þá fyrst á traustum lagagrunni það sem mér þykir sérstaklega vænt um í þessum texta er miðlæg staða leiksins í lögunum vegna þess að þá er það fyrst nefnt sérstaklega að skólastarfið byggist á leik að læra í gegnum leik og mér hefur nú raunar oft fundist það því að ég hef nú verið þeirrar gæfu aðnjótandi að kenna um hríð á öllum skólastigum að það mætti nota leik miklu meira sem kennsluaðferð heldur en gert er á öðrum skólastigum en leikskólastiginu og raunar frekar heldur en að horfa til þess að bóknám færist neðar að þá eigum við að færa leikinn ofar það er mín afstaða og ég held að það snúist líka bara um að efla skapandi hugsun og fjölbreytta nálgun að skólastarfi en það er svo sem líka viðfangsefni sem hefur verið að aukast með nýrri aðalnámskrá grunnskóla og nýjum áherslum þar sem sköpun er einn af grunnþáttunum í þessum lögum er líka lögð sú skylda á herðar sveitarfélögunum að stofna leikskóla en í lögunum frá nítján hundruð níutíu og fjögur þá er leikskólinn formlega skilgreindur sem fyrsta skólastigið og tekinn inn í skólakerfið nítján hundruð níutíu og eitt var það í raun og veru fyrsta skrefið í þá áttina og heitið leikskólakennari var þá fyrst notað um fagfólk hvort sem það lýkur leikskólakennaranámi eða fóstrunámi sem hefur þá fram að þeim tíma

nú nítján hundruð níutíu og níu sjáum við aðalnámskrá leikskóla og tvö þúsund og níu er stigið það mikilvæga skref í reykjavíkurborg að þar er um að ræða gjaldfrjálsa tíma fyrir fimm ára börn í leikskólum reykjavíkur og borgin stefnir að því að stíga skref í áttina að gjaldfrjálsum leikskóla

stórfelld áform um aukna gjaldfrjálsa þjónustu fyrir fjölskyldur og heimili þau voru sett í bið en full ástæða að taka þessa umræðu upp aftur ég vil geta þess sérstaklega hér í þessu sambandi að við þurfum auðvitað að halda hér inni allri umræðu um tekjustofna sveitarfélaga og verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga flutning verkefna til sveitarfélaganna og svo framvegis þetta er stórt samspil sem hér er um að ræða en við erum að ræða um það fyrst og fremst að færa þetta viðfangsefni sem sveitarfélögin hljóta hvert um sig að vera að glíma við

óteljandi barnafjölskyldur úti um allt land eru að glíma við að við færum það með ábyrgum hætti í uppbyggilegan samráðsfarveg ég held að það ætti að vera viðfangsefni sem væri okkur öllum að því að það er leið sem verður að fara þegar um er að ræða miklar breytingar og miklar kerfisbreytingar að vinna það í breiðu samráði og ég held að menn séu að jafnaði ekki ósammála um þau markmið sem þarna eru undir aðeins til upprifjunar þá var það svo að lög um fæðingarorlof sem voru sett hér árið tvö þúsund þeim var breytt með lögum númer hundrað fjörutíu og þrjú tvö þúsund og tólf þar sem var lögfest að lengja rétt til fæðingarorlofs í áföngum þannig að fæðingarorlofsrétturinn verður tólf mánuðir frá fyrsta janúar tvö þúsund og sextán að telja og það er gríðarlega mikilvægt að samhliða þeirri breytingu og við sjáum þá hreyfingu fram að þeim tímapunkti í gegnum svona samráðsvinnu verði létt af foreldrum og ungbarnafjölskyldum þessari óvissu sem ríkir núna um dagvistunarmál og leikskólamál daglegt líf í raun og veru má segja þessara barna þessa aldurshóps sem þarna um ræðir með því móti að sveitarfélögin sjái til þess að leikskólar þeirra standi ársgömlum börnum opnir það er einungis þannig sem unnt verður að

nái fram að ganga virðulegur forseti þannig að ég vona auðvitað að hér verði einhver umræða um þessa tillögu og vænti þess auðvitað að stjórnarmeirihlutinn taki þessu af alkunnum sveigjanleika og bjartsýni og færi þetta með okkur í uppbyggilegan farveg og að nefndin sendi þetta til umsagnar eins og vera ber og við vinnum að því að fullnusta þessa leið með ef til vill áorðnum breytingum sem nefndin leggur til íslenskum fjölskyldum til heilla